Wir als Sozialdemokratische Fraktion wollen eine starke Rolle der Türkei insbesondere auch in der Region des östlichen Mittelmeers. Wir wollen die Türkei als Partner. Aber ein Partner muss sich auch partnerschaftlich verhalten.

Das ist für uns nicht akzeptabel. Die Türkei muss akzeptieren Zypern ist ein Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem wir unsere volle Solidarität spenden. Wenn die Türkei einerseits jetzt in diesem Fall mit Kriegsschiffen versucht, Zypern unter Druck zu setzen, wenn und das stimmt ja dann überein in der Politik die Türkei sagt Mit Zypern werden wir nicht reden, wenn Zypern die Präsidentschaft der Europäischen Union hat, dann ist das für uns nicht akzeptabel. Dann ist es eine Politik, die ja nicht nur gegen die griechische Bevölkerung Zyperns gerichtet ist, sondern auch gegen die türkische Bevölkerung, weil es eine Politik ist, die eine Einigung auf Zypern selbst immer mehr erschwert.

Wir wollen die Zusammenarbeit beider Teile Zyperns, und wir stehen dazu, dass es Verhandlungen geben soll.